La nostra attenzione infatti non deve rivolgersi solo agli autori o potenziali autori degli attentati per un'efficace risposta repressiva e preventiva, ma anche alle vittime, dirette o indirette. Già nel programma di Stoccolma del 2009 si riconosceva la necessità di migliorare la legislazione e le misure di sostegno per la protezione delle vittime di reato, incluse, in via prioritaria, le vittime del terrorismo, categoria che ricomprende naturalmente i familiari delle vittime dirette.

Occorre sviluppare adeguate misure in tal senso come ha sottolineato oggi il Commissario che ringrazio per la sua relazione ma occorre prevedere a mio avviso ancora qualcosa di più. Occorre l'immediata messa a disposizione di un soccorso gratuito, medico, psicologico, sociale e materiale.

Occorre un accesso effettivo alla giustizia, che includa la possibilità di usufruire di assistenza legale e di ottenere un risarcimento ed una compensazione adeguati per i danni subiti ed è importante anche riconoscere e sostenere il ruolo delle associazioni di protezione delle vittime.